Madame la Présidente, à l'heure actuelle, le plus grand lac du monde se situe au Pakistan, pour reprendre les termes de la responsable d'Oxfam pour ce pays. En fait, au regard des souffrances et de la misère générées par les inondations d'une rare ampleur, il me paraît déjà approprié de parler d'un océan de problèmes, de peines, de souffrances et de désespoir.

Ensuite, notre responsabilité c'est celle de l'Union européenne, mais c'est aussi celle des États membres, ce qui revient au même.

D'autres seraient bien inspirés d'accroître leur contribution pour aider le Pakistan à sortir de la misère qui va résulter des présentes inondations. Je pense notamment aux États milliardaires et aux puissances pétrolières de cette région du monde.

Je crois que nous pourrions même faire mieux sans pour autant devoir dépenser davantage. Il y a d'abord le rapport Barnier, qui vise la mutualisation des moyens et outils que peuvent engager les vingt sept lors d'une catastrophe.